Het is belangrijk dat we de procedures volgen en er zijn duidelijke regels over vertalingen. De regels bestaan omdat we in een meertalige omgeving werken en omdat iedereen zich correct moet kunnen informeren. Er was bij de stemming van ENVI helemaal geen haast en een uitzondering is dus eigenlijk ook helemaal niet mogelijk. Het is voor de mensen thuis sowieso al moeilijk om te volgen wat hier in Brussel gebeurt.